Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, un accordo di libero scambio comprensivo ed equilibrato fra Unione europea e Stati Uniti racchiude tutte le potenzialità per lo sviluppo di una cooperazione economica più approfondita tra le più grandi economie del mondo, che rappresentano il 30 del commercio mondiale. È per tutti una straordinaria opportunità per favorire una crescita economica sostenibile e forse anche l'occupazione in Europa. Appare dunque quasi un dovere per l'Unione europea percorrere con serietà e tenacia la strada dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti, sapendo però che saranno impegnativi. Infatti, un ridotto accesso al mercato e le troppe barriere non tariffarie ancora esistenti limitano oggi il pieno sviluppo del commercio fra le due sponde dell'Atlantico e penalizzano soprattutto le nostre imprese e in particolare le piccole e medie imprese. Il risultato dovrà tuttavia essere un accordo equilibrato nel quale l'intensificazione degli scambi commerciali sia accompagnata dalla salvaguardia dei valori dell'Unione europea e di principi importanti radicati nei consumatori europei, quali la tutela della salute e della sicurezza alimentare. In particolare, ci aspettiamo che la Commissione europea nel corso dei futuri negoziati si adoperi per una forte protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed in particolare e questo è indispensabile delle indicazioni geografiche europee, per combattere la concorrenza sleale e i diffusi fenomeni di imitazione impropria, tutelando così la produzione agroalimentare europea di qualità.

Solo accordi commerciali equilibrati e comprensivi basati sul principio della reciprocità possono rappresentare oggi per il futuro una vera opportunità di crescita e sviluppo.